Señora Presidenta, los planteamientos de este Consejo Europeo van en la dirección incorrecta, la misma dirección que vimos en el debate sobre el estado de la Unión o en la revisión de la política europea de vecindad, y que no hace más que agravar la crisis mortal de esta Unión Europea. Hablan de crisis de inmigración cuando es crisis de refugiados ―la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial―, y los refugiados huyen de las guerras, en las cuales tenemos mucha responsabilidad por seguir intereses ajenos que quieren un Mediterráneo desestabilizado o un Mashreq incendiado. Esta crisis no se soluciona elevando los muros de la fortaleza no se soluciona con una superpolicía por encima de los Estados nación. No se soluciona premiando a socios, como Turquía, que usan como arma a los refugiados

que invaden un país como Irak que bombardean a los kurdos y a las kurdas o que, bajo el paraguas de la OTAN, se permiten realizar provocaciones contra una potencia nuclear vecina como Rusia. No se soluciona tampoco sin cooperación para mitigar las asimetrías económicas. Tampoco el terrorismo se combate eliminando nuestras libertades dentro de la UE no se combate con propuestas asimétricas, con medidas militares o estados de excepción, sino con inteligencia, bajo la tutela del Estado de Derecho, y con socios que no toleren o promuevan el wahabismo sobre el terreno, profundizando en el Derecho internacional. Están poniendo clavos en el ataúd de la Unión Europea ―lo vimos con la no solidaridad en Grecia― elevando esa fortaleza, quitando las libertades ante las amenazas, o con una economía injusta.